Statt den Griechen beispielsweise außerhalb des Euro eine Chance zu geben, sich zu erholen, wurden sie um jeden Preis weiter mitgeschleppt, und das Schuldenmachen wurde entsprechend erleichtert. Mit dem neuesten Marketingtrick will die EU für mehr Finanztransparenz sorgen. Die Brüsseler Überwachung der nationalen Haushaltspläne in Form des Europäischen Semesters wird aber in kürzester Zeit in reine Planungsbürokratie mit inhaltslosen Lippenbekenntnissen münden. Und dass eine EU Planwirtschaft in die Hose geht, haben ja schon Butterberge und Milchseen seinerzeit bewiesen. Auch lassen sich wirtschaftliches Wachstum und Erfolg nicht vorschreiben, das hat die Griechenland Troika ja nunmehr am eigenen Leib erfahren. Anscheinend will Brüssel nicht einsehen, dass die Währungsunion wegen der unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen ihrer Mitglieder eine Fehlkonstruktion ist, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Statt mehr Zentralisierung müssen wir zurück zu einem Staatenverbund gleichberechtigter Staaten, die eine eigene Wirtschaftspolitik betreiben.